hér er ég ekki að búa til neinn ágreining heldur er ég að benda á það hvernig farið hefur verið með þessa skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga vegna þess að þarna kemur skýrt fram að það er komið með sömu ábendingarnar ár eftir ár eftir ár virðulegi forseti ég efast ekki um að háttvirtur þingmaður og ég veit það að háttvirtur þingmaður vill bæta fjárlagagerðina hins vegar er vandinn sá að það hefur ekki verið gert og það er ekki gert það er mikill munur á því að lýsa vilja til einhvers og síðan að framkvæma það hæstvirtur forseti mér finnst mikilvægt að koma hér upp og benda á þetta vegna þess að það er bara staðreynd að við erum núna að vinna með til dæmis frumvarp til fjáraukalaga inni í því frumvarpi eru verkefni sem þar eiga alls ekki heima þrátt fyrir síendurtekna leiðbeinandi ráðgjöf eða ábendingar frá ríkisendurskoðun og fleirum í þessum efnum við erum því enn þann dag i dag og núna í ár erum við aftur að vinna með fjáraukalagafrumvarp sem ekki stenst að öllu leyti fjárreiðulög það er þetta virðulegi forseti sem ég er að benda á og ég auðvitað fagna því ef við förum raunverulega í þá vinnu inni í fjárlaganefnd að bæta þau vinnubrögð hvernig við tökum á þessum skýrslum og það verði eitthvað gert í málinu það er ekki nóg bara að hafa viljann að vopni og lýsa vilja sínum ár eftir ár eftir ár við verðum að gera eitthvað í þessu og ég fagna þeirri yfirlýsingu háttvirtur þingmaður birkis jóns jónssonar að hann vilji gera þetta enda nýr formaður fjárlaganefndar og nú brýni